Służba ta powinna odzwierciedlać bogactwo kulturowe i różne tradycje narodowe w Europie, również w obszarze dyplomacji. Dlatego wraz z grupą posłów przygotowaliśmy poprawkę, która zakłada wprowadzenie czynnika równowagi geograficznej. Chodzi o to, by przy podobnych kompetencjach kandydatów wyłonionych w konkursach czynnikiem rozstrzygającym obsadę było kryterium geograficzne. Nie jest to więc rozwiązanie sztywno narzucające tego rodzaju kryteria geograficzne przy obsadzie przyszłej kadry służby, ale elastyczne i stosowane posiłkowo.